Monsieur le Président, je croyais jusqu'à présent, naïvement, que les valeurs européennes, c'était le respect du pluralisme, de la contradiction des opinions et de la volonté des électeurs. Je m'aperçois que c'est la censure que veulent exercer des courants qui se réclament du monopole du politiquement correct à l'égard de leur challenger. Cela ne me paraît pas conforme à la démocratie.